Non, car la liberté de parole offerte par la démocratie mène à la liberté des idées. Est ce un hasard s'il y a autant de démagogie dans les démocraties européennes? Non, car l'Europe, au delà de favoriser la libre circulation des marchandises et des personnes, incarne aussi la libre circulation des idées. Tout dépend des intentions de ceux qui les portent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour rien que l'on parle de diffusion virale sur l'internet. La notion de virus est là. Certains en profitent pour l'inoculer. Ce n'est pas Donald Trump qui a inventé ce procédé des faits alternatifs. On a dans l'hémicycle des spécialistes, comme Mme Le Pen, M.

La peur est leur terreau, l'internet leur arme et les citoyens leurs cibles. Leur popularité n'est pas basée sur ce qu'ils ont fait, mais sur ce qu'ils font des faits. Leurs mentors sont connus.

Les grands projets de l'histoire se sont pourtant faits dans la sérénité et la discrétion des négociations, comme le traité de Rome, dont on a fêté les 60 ans. Prenons du recul. Imagine t on le général de Gaulle répondre sur Twitter à des gens critiquant son appel de Londres?

Les géants du web doivent assumer le fait qu'ils laissent les pompiers pyromanes jouer avec le feu. Et les médias doivent avoir les moyens de payer des journalistes qui prennent le temps de l'analyse.